Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den BRICS Staaten ist angesichts der globalen Herausforderungen, z. B. der Entwicklungspolitik in Afrika, unbedingt notwendig. Sie haben das eben sehr deutlich gemacht, Lady Ashton. Ich möchte hinzufügen Eile ist auch geboten, denn der Westen allei wird diese Herausforderungen nicht meistern. Wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, wo künftig der Schwerpunkt liegen soll auf der Verbreitung europäischer Werte oder auf der Zusammenarbeit z.

mit China. Denn eines ist klar Einige der BRICS bevorzugen eine schrittweise Konvergenz statt verbindlicher und harmonisierter internationaler Normen und Regeln. Wollen wir die Zusammenarbeit vertiefen, müssen wir im Gegenzug bei der Frage der Werte behutsamer vorgehen. Wollen wir unsere Werte verbreiten, dann müssen wir mit Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit rechnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mittelweg am besten ist.

Dazu gibt ein Blick auf die Geschichte übrigens auch gar keinen Anlass.

Sicher ist jedenfalls, dass angesichts der globalen Herausforderungen an einer engeren Zusammenarbeit kein Weg vorbeiführt. Kurz gesagt Der Aufstieg der BRICS und die Veränderung der Weltordnung sind eine große Herausforderung, aber eine ebenso große Chance wir sollten sie nutzen! Dieser Bericht ist ein kleiner Baustein, und ich danke Herrn Saryusz Wolski für seine Arbeit.